Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire Hahn, chers collègues, après avoir travaillé durant des mois de façon collégiale et constructive avec le rapporteur, M.

Par la même occasion, je souhaite souligner la qualité du travail effectué avec le Conseil, et notamment depuis la présidence espagnole. Ceci est d'autant plus important que nous débattons ce soir d'un règlement dont les mesures sont attendues par des milliers d'acteurs sur le terrain. Pour ces acteurs de terrain, j'en suis convaincue, la politique régionale est celle qui concrétise le mieux l'Union européenne sur leur territoire, dans leur région.

Aujourd'hui, nous mettons en œuvre une réactivité attendue sur le terrain, dans le contexte de crise économique et sociale que nous connaissons tous. Si je devais uniquement retenir quelques aspects de ce texte important, je dirais qu'il nous apporte plus de flexibilité et plus de solidarité en Europe. Plus de flexibilité car les mesures de simplification proposées permettent de réduire la quantité d'information à fournir, d'avoir moins de contrôles et d'avoir plus de flexibilité sur les projets générateurs de recettes. Mais c'est aussi plus de solidarité, car des mesures exceptionnelles sont prises pour lutter contre la crise économique, comme des avances financières M. le commissaire le disait, ou M me Krehl et un nouveau système de calcul.